Paní Mogheriniová, pane předsedající, ty strašné teroristické činy, které se staly v Paříži, to, co se děje v Bruselu, je přeci důsledkem mylné politiky pozvání migrantů do Evropy. A mně je strašně líto, kam až tato politika multikulturalismu dospěla. Já jsem měl možnost nedávno se potkat s velitelkou kurdské domobrany v Sýrii a ona mi říkala, že když osvobodili jedno syrské město od islamistů, tak tam našli tábor, kde se lidé z Evropy cvičili, ne aby bojovali na straně Islámského státu v Sýrii, ale aby se vrátili bojovat do Evropy. A nám jsou teď vnucovány migrační kvóty. My ale přeci nemůžeme přijmout migranty z jednoho jediného důvodu, a to je naše vlastní bezpečnost. Pokud chceme z humanitárních důvodů pomoci někomu, tak zřiďme uprchlické středisko v Turecku a toho, koho prověříme, toho vpusťme do Evropy. My řešíme tady největší bezpečnostní krizi a vy, paní Mogheriniová, jste se rozhodla poškodit našeho hlavního spojence na Blízkém východě, kterým je Izrael, a nutit ho ke značkování výrobků. Označovat je, že jsou to židovské výrobky ze Západního břehu. Vy si netroufáte na Rusko, aby označovalo krymské výrobky, nebo na Čínu, aby označovala tibetské výrobky, nebo na Turecko, aby označovalo výrobky ze Severokyperské turecké republiky. Vy si troufnete na Izrael a já se stydím za tuto politiku.

Proč raději neprosadíte uvolnění obchodu s africkými zeměmi, aby nemusely mít kvóty na pomeranče, kvóty na fíky, kvóty na datle.